Uważam, że do momentu tej wielkiej tragedii, tragedii całego narodu kazachskiego, jaka miała miejsce w Żangaözen, te procesy przebiegały w dobrym kierunku.

Moim zdaniem testem na pełną demokrację będą procesy osób, o których dzisiaj mówimy. I myślę, że w interesie Kazachstanu jest obiektywne wyjaśnienie tej sytuacji, ale także w interesie Kazachstanu jest dopuszczenie większej przestrzeni dla opozycji i wolnych mediów. Musimy to monitorować, musimy pokazać, że demokracja ma swoje etapy i może być jeszcze bardziej poszerzona w Kazachstanie według wzorców europejskich.